frú forseti að lokum leita ég hér heimildar alþingis til þess að staðfesta fyrir hönd íslands ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar sem merkt er sjötíu og átta tvö þúsund og ellefu með því yrði þá felld inn í e e s samninginn tilskipun evrópuþingsins og ráðsins sem auðkennd er tvö þúsund og níu hundrað þrjátíu og átta e b hún fjallar um um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga en sömuleiðis á sviði endurtrygginga ég veit að það vekur marga háttvirtir þingmenn til umhugsunar þegar ég rek hið þríþætta efni tilskipunarinnar í fyrsta lagi er um að ræða reglur um viðurkennda eiginfjárliði sömuleiðis útreikning vátryggingarskuldar og að síðustu útreikning á gjaldþolskröfum í öðru lagi er hér um að ræða reglur um virka áhættustýringu greiningu á áhættu eigin áhættu og gjaldþolsmat sem og reglur um verklag stjórnvalda við eftirlit með vátryggingafélögum og sömuleiðis greiningu á veikleikum þeirra og áhættu í þriðja lagi varðar efni tilskipunarinnar líka reglur um opinbera upplýsingagjöf og þá ekki síst upplýsingagjöf til eftirlitsaðila og mætti þá minna hér á hin ágætu orð háttvirts þingmanns péturs h blöndals

vegar það er fyrirhugað að hinn mikilvirki og afkastamikli hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra leggi líka fram lagafrumvarp til að innleiða ákvæði þessarar tilskipunar en mun þó ekki gera það fyrr heldur en á næsta löggjafarþingi það er sömuleiðis gert ráð fyrir því og er okkur öllum gleðiefni að það er ekki gert ráð fyrir því að þessar lagabreytingar muni hafa umtalsverðan kostnað í för með sér hvað þá heldur miklar stjórnsýslulegar afleiðingar hér hér er um að ræða hefðbundna afléttingu á stjórnsýslulegum fyrirvara sem settur var við ákvörðun sem ísland stóð að innan sameiginlegu e e s nefndarinnar frú forseti ég hef nú lokið við að mæla fyrir þessum e e s málum og legg til að þetta mál hér verði sent rakleiðis nákvæmlega sömu leið og hin fyrri að lokinni þessari umræðu og beint til háttvirtrar utanríkismálanefndar